forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um fjármálafyrirtæki númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö með síðari breytingum sem er á þingskjali sex hundruð og fjórtán og þrjú hundruð fertugasta og þriðja mál þingsins frumvarp þetta er samið af nefnd sem þáv viðskiptaráðherra skipaði tuttugasta og níunda desember tvö þúsund og átta til að fara yfir lög á sviði fjármálamarkaðar skipunin kom að gefnu tilefni í kjölfar fjármálaáfallsins á haustdögum tvö þúsund og átta er augu manna beindust óhjákvæmilega nokkuð að því hvort eitthvað í innlendu regluverki eða umgjörð fjármálamarkaðarins kynni að hafa brugðist eða hvort bæta mætti virkni þess ekki síst með það að markmiði að komið yrði í veg fyrir

samkvæmt skipunarbréfi var nefndinni ætlað að huga sérstaklega að því hvort tilefni væru til að endurskoða ákvæði um viðskipti starfsmanna fjármálafyrirtækja við slík fyrirtæki töku hlutabréfa fjármálafyrirtækja sem veð gegn láni hlutverk hæfisskilyrði og reglur stjórna eignarhald takmarkanir á stórum áhættum eins og það er kallað og náin tengsl skyldi nefndin hafa til hliðsjónar þá vinnu sem fram færi á vegum evrópusambandsins í tengslum við breytingar á reglum vegna fjármálaáfallsins þáverandi ríkisstjórn ákvað í nóvember tvö þúsund og átta að fá reyndan bankaeftirlitsmann til að leggja mat á lagaumhverfi og framkvæmd fjármálaeftirlits á íslandi og gera tillögur um nauðsynlegar úrbætur var matið hluti af samkomulagi stjórnvalda og alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrrum forstjóri finnska fjármálaeftirlitsins kaarlo jännäri var fenginn til verksins hann var einn af yfirmönnum finnska seðlabankans um tíma og hefur víðtæka reynslu af alþjóðlegri bankastarfsemi meðal annars vegna starfa fyrir alþjóðagjaldeyrissjóðinn o e c d og evrópska seðlabankann kaarlo jännäri var einkum falið að meta regluverk varðandi lausafjárstýringu lán til tengdra aðila stórar áhættuskuldbindingar krosseignatengsl og loks mat á hæfi eigenda og stjórnenda fjármálafyrirtækja samkomulag varð um að matsskýrslan yrði gerð opinber og að hún skyldi vera tilbúin í lok mars tvö þúsund og níu gekk það eftir og er skýrslan meðal annars aðgengileg á vefsíðu forsætisráðuneytis í skýrslunni er að finna fjölda ábendinga um atriði sem betur mega fara í lagaumhverfi og framkvæmd fjármálaeftirlits á íslandi en eftirfarandi eru helstu tillögur kaarlo jännäri fyrstu fækka ber ráðuneytum sem sinna málefnum fjármálamarkaðar á íslandi annars sameina ber seðlabanka íslands og fjármálaeftirlitið eða að minnsta kosti setja þessar stofnanir undir einn hatt líkt og tíðkast í finnlandi og á írlandi og raunar fleiri löndum þriðja auka ber valdheimildir fjármálaeftirlitsins og hvetja stofnunina til að beita þeim af meiri krafti fjórða koma ber upp útlánaskrá hjá fjármálaeftirlitinu til að draga úr útlánaáhættu í fjármálakerfinu og til að betri yfirsýn fáist yfir stórar áhættuskuldbindingar á landsvísu fimmta setja ber strangari reglur um stórar áhættuskuldbindingar lánveitingar til tengdra aðila og hæfi eigenda og framfylgja þeim af krafti sjötta fjölga ber vettvangskönnunum hjá eftirlitsskyldum aðilum til að styðja við skýrslugjöf til fjármálaeftirlitsins og úttektir þess sem byggja á innsendum gögnum einkum að því er varðar útlánaáhættu lausafjáráhættu og gjaldeyrisáhættu sjöunda innstæðutryggingakerfið verður að endurskoða og bæta í nánu samhengi við þróun mála á þessu sviði innan e s b áttunda virk þátttaka í alþjóðlegu samstarfi á sviði löggjafar og eftirlits með fjármálastarfsemi er mikilvæg einkum innan e e s og e s b í frumvarpi þessu er að finna margvíslegar tillögur um breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki er hér um að ræða eftirfylgni við niðurstöður í þriðja til fimmta tölulið hér að framan fyrir alþingi liggur jafnframt frumvarp til laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta til þess að fylgja eftir tillögum samkvæmt sjöundu tölulið við þá breytingu sem varð á verkefnum innan stjórnsýslunnar þann fyrsta október síðastliðnum má segja að hrint hafi verið í framkvæmd tölulið tvö það er bæði fjármálaeftirlit og seðlabanki íslands heyra nú stjórnskipulega undir sama ráðherra þann sem hér stendur töluliður sex um aukinn fjölda vettvangskannana er á verksviði fjármálaeftirlitsins sem er að endurskipuleggja rekstur sinn og hefur meðal annars tekið fyrirkomulag vettvangskannana til skoðunar ráðuneytið hefur eins og mannskapur leyfir lagt áherslu á að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi á sviði löggjafar um fjármálastarfsemi og mun gera það áfram mun ég nú hæstvirtur forseti fjalla um helstu breytingar og nýmæli frumvarpsins

á þetta einkum við um skilgreiningar á hugtökunum náin tengsl og hópur tengdra viðskiptamanna sérstök athygli er vakin á því að gerð er tillaga um skilgreiningu á hugtakinu framkvæmdastjóri þykir það nauðsynlegt í ljósi þess að ekki er í reynd um að ræða samræmda notkun á heiti yfir helstu stjórnendur fjármálafyrirtækja fjármálaeftirlitið fær auknar eftirlitsheimildir fjölgað er þeim ákvæðum þar sem fjármálaeftirlitið fær heimildir til að leggja mat á rekstur eða hegðun eftirlitsskylds aðila er það gert með ýmsum hætti meðal annars að eftirlitsskyldum aðilum sé gert að setja sér sjálfir reglur sem fjármálaeftirlitið staðfestir að fjármálaeftirlitið setji sjálft reglur eða með breytingum á ákvæðum laganna ábyrgð og hlutverk innri endurskoðunardeilda og áhættustýringar er aukin lagðar eru til auknar hæfiskröfur til þeirra sem geta innri endurskoðunardeildum forstöðu og stjórnum fjármálafyrirtækja gert skylt að taka athugasemdir innri endurskoðunar formlega fyrir á stjórnarfundum enn fremur eru lagðar kvaðir á innri endurskoðun að tilkynna fjármálaeftirlitinu um þær athugasemdir sem lagðar hafa verið fyrir stjórn lagðar eru til töluverðar breytingar á ákvæðum um áhættustýringu verður fjármálafyrirtækjum gert skylt að framkvæma regluleg álagspróf og skjalfesta niðurstöður þeirra þá er fjármálaeftirlitinu heimilað að setja reglur um staðsetningu áhættustýringar í stjórnskipulagi fjármálafyrirtækja og þrengd eru tímamörk starfstíma sem endurskoðunarfyrirtæki hafa vegna starfa sinna fyrir einstök fjármálafyrirtæki það er að því eru settar skorður að sama endurskoðunarfyrirtækið geti árum saman sinnt

í frumvarpinu er lagt til að haldin verði sérstök skrá um stærri lántakendur skulu fjármálafyrirtæki halda sérstaka skrá yfir þá aðila sem þau eiga skuldbindingar á hendur til þess að utanumhald slíkrar skrár verði ekki um of íþyngjandi eru tilgreind þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi til þess að lántakendur eða aðrir sem fjármálafyrirtæki eiga kröfur á lendi á skránni megintilgangur skrárinnar er að tryggja að eftirlitsaðilar í þessu tilviki fjármálaeftirlitið og seðlabanki íslands geti haft nægilega yfirsýn yfir stöðu þeirra viðskiptamanna fjármálafyrirtækja sem eru það kerfislega mikilvægir eins og það er kallað eða stórir að áföll í rekstri þeirra kunni að hafa áhrif út fyrir viðskiptasamband þeirra og viðkomandi fjármálafyrirtækja ásamt þeim tillögum sem lagðar eru til annars staðar í frumvarpinu einkum að því er varðar tengsl viðskiptamanna og auknar skyldur sem lagðar eru á eftirlitsskylda aðila til að tengja aðila saman er þess vænst að tillaga þessi megi verða til þess að fyrr sé unnt að koma auga á atburðarás sem kann að leiða til kerfisáhættu og þá vitaskuld einnig koma í veg fyrir að sú atburðarás gangi eftir aðilum sem ekki lúta eftirliti fjármálaeftirlitsins en lenda á skuldbindingaskrám til dæmis stórum verslunarkeðjum útgerðarrisum eða eignarhaldsfélögum sem ekki eru eftirlitsskyldir aðilar samkvæmt lögum um fjármálaeftirlit verður skylt að veita eftirlitinu upplýsingar um allar skuldbindingar sínar hér á landi sem erlendis slík skrá er mikilvægt verkfæri til þess að unnt sé að tengja saman aðila og leggja mat á kerfislæg áhrif komi til erfiðleika í rekstri þeirra hér er um mikilvægt nýmæli að ræða því að ekki hafa áður verið heimildir í lögum til þess að krefja slíka aðila um svona upplýsingar í tengslum við eftirlit á fjármálamarkaði það þarf varla að vekja athygli á því að þetta nýmæli felur meðal annars í sér að nú geta

stórum viðskiptavinum bankanna með því að fá upplýsingar frá viðskiptavinunum beint en það liggur í hlutarins eðli að það er mjög erfitt fyrir aðila eins og fjármálaeftirlitið eða seðlabanka að þurfa eingöngu að treysta því sem kemur frá þessum fyrirtækjum fyrir milligöngu fjármálafyrirtækjanna en geta ekki sótt þangað upplýsingar bein ef þeim þykir það þurfa skerpt er á ákvæðum um heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti lögð verður sú skylda á fjármálaeftirlitið að gefa út reglur um heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti breyting þessi miðar að því að styrkja möguleika eftirlitsins til þess að fylgja eftir áliti sínu um hegðun fjármálafyrirtækja á markaði betur en nú er til dæmis með auknum möguleikum til álagningar stjórnvaldssekta lögð eru til ný ákvæði um meðferð upplýsinga um viðskiptamenn reynt er að tryggja að enginn hafi aðgang að slíkum upplýsingum nema sá sem hefur tilefni til vinnu sinnar vegna viðskiptamenn fjármálafyrirtækja munu eiga rétt á að fá upplýsingar um alla þá sem skoðað hafa upplýsingar um þá í kerfum fyrirtækjanna fyrirmyndin að þessu fyrirkomulagi er sótt meðal annars til íslenska heilbrigðiskerfisins þrengd eru tímamörk sem fjármálafyrirtæki hafa til þess að afsetja svokallaðar fullnustueignir í gildandi lögum eru mjög rúmir tímafrestir til sölu slíkra eigna eðlilegt er nú þegar fjármálafyrirtæki hafa þurft að leysa til sín að verulegu eða öllu leyti heilu fyrirtækin að settur sé það þröngur tímarammi til sölu slíkra fyrirtækja að ekki skapist hætta á óeðlilegu samráði eða samstarfi á

til staðar þá er þessu þrengri tímaramma einnig ætlað að tryggja að fjármálafyrirtæki einbeiti sér að sinni kjarnastarfsemi skilyrði fjármálafyrirtækja til þess að mega eiga eigin hluti eru þrengd eru og skilgreind mun nánar þannig gerir tillaga frumvarpsins ráð fyrir því að samanlagður eignarhlutur fjármálafyrirtækis og dótturfélaga þess megi ekki nema hærri fjárhæð að nanfverði en tíu prósent af nafnvirði innborgaðs hlutafjár eða stofnfjár fyrirtækis tillagan miðar einnig að því að tryggja að ekki sé hægt að koma eignarhlutum fyrir í dótturfélögum og þannig fara á svig við reglur um hámarks eigin hluti í gildandi lögum er ekki fjallað um áhrif ákvæðanna á dótturfélög fjármálafyrirtækjum verður skylt að tilkynna til fjármálaeftirlitsins án tafar ef viðkomandi eignast meira af hlutafé eða stofnfé vegna lúkningar viðskipta eftirlitið getur veitt allt að þriggja mánaða frest til að koma eignarhlut niður í lögmælt mark þá er það nýmæli að taka skal tillit til framvirkra kaup og sölusamninga og annarra afleiðusamninga sem fjármálafyrirtæki hefur gert um eigin hlutabréf verði breytingar þessar samþykktar munu því eignarhlutur dótturfélaga og samningar utan efnahags um eigin hlutabréf teljast með við mat á því hvort fjármálafyrirtæki fari umfram fyrrnefnda tíu prósent reglu í frumvarpinu er blátt bann lagt við lánveitingum með veði í eigin hlutabréfum eða stofnfjárbréfum taka reglurnar jafnt til móður og dótturfélaga með ákvæðinu er reynt að stemma stigu við því að bókhaldslegar reikningskúnstir eða önnur glæfrastarfsemi sé nýtt til þess að gefa falska mynd af fjárhagslegum styrk fjármálafyrirtækja settar eru þröngar skorður við lánveitingum til stjórnarmanna framkvæmdastjóra og lykilstarfsmanna og fjármálaeftirlitinu falið víðtækara hlutverk við eftirlit með slíkum viðskiptum fjármálaeftirlitið setur reglur um hvernig lán sem tryggð eru með veði í eignarhlutum í öðrum fjármálafyrirtækjum koma til útreiknings á áhættu og eiginfjárgrunni reglur um stórar áhættuskuldbindingar eru skýrðar og þrengdar snúið er við sönnunarbyrði við mat á því hverjir teljast tengdir viðskiptamenn þannig að fjármálafyrirtæki verða að geta sýnt fram á það með fullnægjandi hætti að aðilar séu ekki tengdir að öðrum kosti mega þau eiga von á stjórnvaldssekt enn fremur verður fjármálaeftirlitinu heimilt að gera kröfur um lægra hlutfall áhættuskuldbindinga hjá einstökum fjármálafyrirtækjum til dæmis þeim sem vaxa verulega umfram meðaltal annað dæmi um öfuga sönnunarbyrði er að finna á ákvæðum frumvarpsins um virka eignarhlutinn þar getur fjármálaeftirlitið hafnað því að samþykkja kaup aðila á virkum eignarhlut ef eftirlitið telur vafa leika á því hver sé hinn raunverulegi kaupandi á þetta til dæmis við í þeim tilvikum að eignarhald á kaupanda er óljóst vegna fjölda eignarhaldsfélaga gerðar verða auknar kröfur til stjórnarmanna ábyrgð þeirra á eftirliti með rekstri aukin og bann sett við svokölluðum starfandi stjórnarformönnum fjármálaeftirlitinu er ætlað aukið eftirlitshlutverk með starfi stjórna settar eru reglur um viðskipti fjármálafyrirtækja við starfsmenn og kveðið á um opinbera birtingu slíkra reglna í frumvarpinu eru lagðar til reglur um hvernig standa má að hvatakerfum kaupaukakerfum og um starfslokasamninga ekki síst vegna efnahags og fjármálakreppunnar hafa afkomutengd hvatakerfi í fjármálafyrirtækjum verið mikið í sviðsljósinu bæði hér á landi sem og erlendis þegar hafa verið gefin út tilmæli evrópusambandsins um slík kerfi og má fastlega reikna með því að ekki líði á löngu þar til fyrir liggi ákveðnar tillögur sambandsins um fyrirkomulag slíkra umbunar eða hvatakerfa í frumvarpinu er gert ráð fyrir að fjármálaeftirlitið setji reglur um hvatakerfi til þess að ekki þurfi að taka ákvæði laganna til sífelldrar endurskoðunar eftir því sem umræður og reglur þróast á alþjóðlegum vettvangi þá leggur frumvarpið til að hömlur skuli lagðar á það hvernig staðið skuli að starfslokasamningum við framkvæmdastjóra og lykilstarfsmenn í fyrsta lagi verður óheimilt að gera starfslokasamning við fráfarandi framkvæmdastjóra nema hagnaður hafi verið af rekstri samfellt þrjú síðustu starfsár hans og í öðru lagi takmarkar tillaga frumvarpsins bæði form og tímalengd starfslokasamninga áður en ég lýk máli mínu vil ég hæstvirtur forseti fara nokkrum orðum um það sem almennt er nefnt bankaleynd ekki síst í kjölfar hruns bankanna haustið tvö þúsund og átta hefur hugtakið bankaleynd verið nokkuð í umræðunni hér á landi í samfélaginu hafa heyrst háværar raddir um mikilvægi gagnsæis meðal annars um rétt almennings til að fá upplýsingar um hvað gerðist í aðdraganda hrunsins og að sá réttur sé til dæmis ríkari en þeirra sem bera við bankaleynd á nýliðnu hausti hélt ráðuneytið ráðstefnu um bankaleynd í samráði við háskóla íslands þá fékk ráðuneytið sérfræðing síðastliðið vor til að vinna skýrslu um bankaleynd í skýrslunni er að finna yfirlit yfir ákvæði íslenskra laga um trúnaðar og þagnarskyldu fjármála og eftirlitsstofnana og samanburð við sambærilegar reglur í danmörku noregi þýskalandi og bretlandi jafnframt er gerður almennur samanburður á íslenskum reglum og reglum sviss lúxemborgar og liechtenstein sem þekkt eru fyrir ríka bankaleynd höfundur skýrslunnar kemst að þeirri niðurstöðu að ákvæði íslenskra laga um trúnaðar og þagnarskyldu fjármála og eftirlitsstofnana séu í aðalatriðum sambærileg reglum samanburðarríkjanna við samningu þessa frumvarps voru skoðuð sérstaklega ákvæði laganna um þagnarskyldu en þau er einkum að finna í fimmtugasta og áttunda til sextugasta greinar og hvort ástæða væri til að leggja til breytingar á greinunum rétt er að hafa í huga að bankaleynd er ekki skilgreint hugtak en margvísleg rök búa að baki reglunum einkum má nefna vernd samningssambands aðila og samningsfrelsi þá má nefna vernd viðskiptahagsmuna auk verndar trúnaðarsambands sérfræðistétta við viðskiptavini og síðast en ekki síst vernd þeirra grundvallarréttinda sem felast í friðhelgi til einkalífs samkvæmt sjötugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar og áttundu grein laga um mannréttindasáttmála evrópu jafnframt er rétt að hafa í huga að reglur um bankaleynd sæta margvíslegum undantekningum vegna aukins eftirlits sem ekki síst byggjast á almannahagsmunum til dæmis vegna fjármála samkeppnis og skatteftirlits og vegna baráttu gegn öðrum refsiverðum brotum meðal annars baráttu gegn peningaþvætti við athugun á því hvort ástæða væri til að leggja til breytingar á ákvæðum laganna um þagnarskyldu eða bankaleynd sem líkt og fyrr segir hefur verið nokkuð í umræðunni vegna hruns bankanna þótti rétt að skoða nánar til hvaða úrræða stjórnvöld hafa þegar gripið í þessu sambandi þar sem þagnarskyldu hefur verið vikið til hliðar hér má nefna setningu laga um embætti sérstaks saksóknara númer hundrað þrjátíu og fimm tvö þúsund og átta

jafnframt var haft í huga mikilvægi þess að almenningur hefði traust á fjármálakerfinu heildstætt séð en svo virðist sem ákvæði íslenskra laga um trúnaðar og þagnarskyldu fjármála og eftirlitsstofnana séu í aðalatriðum sambærileg reglum nágrannalandanna samanber niðurstöður áðurnefndrar skýrslu eftir nokkuð ítarlega skoðun og með vísan í allt framangreint var ákveðið við samningu þessa frumvarps að ekki væri þörf á að gera breytingar á þagnarskylduákvæðum laganna í víðu samhengi leiddi athugunin hins vegar til þeirrar niðurstöðu að ástæða kynni að vera til að heimila frekari upplýsingaskipti milli eftirlitsaðila en nú er einkum með það að markmiði að styrkja eftirlit enn frekar og stöðugleika fjármálakerfisins hér mætti nefna rýmri heimildir fjármálaeftirlitsins til miðlunar upplýsinga til dæmis til skattyfirvalda og samkeppniseftirlitsins en slíkar heimildir yrðu eðli máls samkvæmt að vera gagnkvæmar rýmkun slíkra heimilda mundi kalla á mótun sérstakra samskiptareglna hlutaðeigandi eftirlitsaðila sem stofnað yrði til á grundvelli sérstakra samstarfssamninga þar væri kveðið á um ýmsa þætti sem varða samstarf og nákvæmlega skilgreind regluleg upplýsingaskipti á milli aðila fyrirmyndar mætti leita í lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi númer áttatíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta þar sem kveðið er á um regluleg samskipti við seðlabanka íslands á grundvelli sérstaks samstarfssamnings og í lögum um seðlabanka íslands númer þrjátíu og sex tvö þúsund og eitt um upplýsingaskipti milli seðlabanka íslands og fjármálaeftirlitsins í báðum tilvikum það er bæði í lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og lögum um seðlabanka íslands er áskilið að upplýsingar sem veittar eru séu háðar þagnarskyldu verði niðurstaðan sú að vilji standi til þess að heimila frekari upplýsingaskipti milli eftirlitsaðila en nú er til samræmis við það sem hér er að framan reifað má sjá að slíkt mundi ekki krefjast breytinga á þagnarskylduákvæðum laga númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö heldur kalla á breytingar annarra laga meðal annars laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi númer áttatíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta hæstvirtur forseti ég legg til að máli þessu verði að umræðu lokinni vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar